Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous avez ouvert votre discours sur la valeur ajoutée pour les citoyens que représente pour un pays, dont le vôtre, l'adhésion à Union européenne.

Je connais, comme membre des amitiés UE Balkans, toutes les questions posées au sujet des réconciliations et je suis persuadé qu'il y a un chemin s'il y a des volontés. J'ai pu rappeler lors de la dernière réunion UE Kosovo que la France et l'Allemagne ont été capables de cette réconciliation pour créer l'Union européenne, une union de paix, de sécurité, de liberté et de prospérité économique. La Croatie peut avoir un rôle moteur pour un retour au vivre ensemble dans ce secteur géographique des Balkans si souvent malmené au cours de l'histoire.